Conferința de la Doha a marcat un pas important în adoptarea unui cadru global privind schimbările climatice. Acest cadru reprezintă un obiectiv major, care va defini un nou mod de dezvoltare sustenabilă la nivel global. În condițiile în care Protocolul de la Kyoto nu a reușit să reducă emisiile la nivel global, este clar că avem nevoie de un instrument mai puternic. Pe lângă sursele de energie regenerabilă, consider că și gazele de șist ar putea contribui la reducerea emisiilor de carbon. Dau exemplul Statelor Unite, unde exploatarea gazelor de șist a redus emisiile de carbon, determinând producătorii de electricitate să înlocuiască centralele pe cărbuni cu cele pe gaze. De aceea și țara mea urmărește diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, în vederea asigurării independenței energetice și reducerii emisiilor.